Wierzę, że te działania doprowadzą do tego, że zapobiegniemy masakrze cywilnej ludności, i wierzę, że stanie się tak, że Libijczycy sami obalą tyrana. Nie ma jednak co ukrywać, że trzeba również porozmawiać o wewnętrznych wyzwaniach, wyzwaniach dla funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji, dla wewnętrznego funkcjonowania, dla wspólnej polityki zagranicznej, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Ta różnica zdań, która się zarysowała między niektórymi państwami Unii Europejskiej, pokazuje jak daleko jesteśmy od tego celu, aby była to polityka naprawdę wspólnotowa, zgodna z duchem Traktatu z Lizbony. To jest również wyzwanie dla całej społeczności międzynarodowej. Dobrze, że współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami NATO, dobrze, że prowadzimy dialog z Ligą Arabską, z Unią Afrykańską, dobrze, że prowadzimy dialog z Izraelem. Myślę, że bardzo ważne jest to, co podkreślił przewodniczący Hans Gert Pöttering, że to co się dzieje dzisiaj w Północnej Afryce, to co się dzieje w Libii, w Egipcie, może mieć bardzo poważne konsekwencje, również dla przyszłości procesu pokojowego.

Powinniśmy również pamiętać o przyszłości tych państw, o promocji demokracji i praw człowieka i nie powinniśmy działać jedynie jak strażak gaszący pożary, powinniśmy myśleć również o innych państwach wokół Europy, gdzie takie procesy złe procesy mogą się zdarzyć.